zame je veganstvo v prvi vrsti, bi jaz rekla, da je neki etični nazor, neka filozofija, ke v bistvu stremi k temu, da, da nekako živali oziroma nečloveške živali dojemamo drugače, kot, enake ali pa vsaj enakopravne nam, in ke v bistvu zahteva, da, z njimi ravnamo pravičnejše in v bistvu tako, kot bi ravnali z vsakim sočlovekom. način, kako je zdaj hrana pridelana, pa kaj jemo, Ja, veganska prehrana, se pravi, izključuje vse sestavine živalskega izvora, tako mlečne izdelke, meso, jajca, tudi med recimo. in pa tudi pri uporabi kozmetike recimo se si vegani prizadevajo, da, pač uporabljajo tisto kozmetiko, ki ni testirana na živalih, a ne. To je v bistvu kar, tudi neka taka praksa, ke je zelo normalizirana, a ne, da v bistvu testiramo neke te produkte, ki jih pol sami uporabimo, na, na živalih, ne. Tako ja. V bistvu izkoriščanje, izkoriščanje živali tako ali tako posega na zelo veliko nekih vidikov, ne. Ni samo prehrana, lahko je tudi recimo za neko zabavno industrijo, cirkusi itd. Tudi to, ja. V bistvu se vegani temu izogibajo, kolikor se le da, recimo. Nekateri recimo še zmeraj uporabljajo tiste, tista oblačila, ki so jih že imeli doma, ne, eni se tudi temu izogibajo pa pol pač, to vržejo v smeti, ker pač nočejo nekako kazati svetu, da je to sprejemljivo. gre se pa predvsem za zmanjšanje nekih teh izkoriščevalskih praks. In pol se mi zdi, da znotraj veganstva obstaja veliko enih, veliko enega manevrskega prostora. Tudi okoljski razlogi so. velih enih raziskav zdaj kaže recimo, da ima pridelava oziroma predelava mesa, živinoreja, zelo, zelo velike posledice na okolje. tako da se pol tudi številni naravovarstveniki, no, upam da čim več teh, se pač odloča, da preneha, da pač iz svoje diete izloči meso. So pa recimo tudi zdravstveni razlogi. Se mi zdi, da je veliko ljudi poroča o nekih, pozitivnih učinkih, no, na zdravje, ko se pač, ko nehajo jesti meso ali pa mlečne izdelke. Ja, meni se ... Ja, tudi to. Več energije pa meni se zdi, da se ti res spremeni ta način, kako gledaš na svet in na, na ljudi okoli sebe, na živali, in se mi zdi, da tudi vidiš hitreje neko izkoriščanje v taki ali pa drugačni obliki. Pa tudi, bolj se povežeš z naravo. mislim saj jaz govorim zase, a ne, ampak tako, jaz sem tudi pri sebi videla neke, neke take spremembe, no, ke jih je mogoče težko opisati. Ja, jaz se zanašam na te certifikate. recimo veliko, izdelkov ima zdaj že ta ta, kako se reče? Ja, tale V oziroma ta certifikat, da je pač vegansko. Tudi recimo na kozmetiki je ta zajček, ki v bistvu pove, da pač ni, testirano na živalih. ampak še zmeraj, no, zdaj pač opažam, da so tudi trgovci nekako začeli, so nekako skočili na ta, na ta vlak in, tudi sami zdaj neke svoje certifikate limajo na te, na te izdelke in včasih, ne, se pri tem tudi zmotijo. Recimo je noter še zmeraj med ali pa sirotka ali pa kakšne take malenkosti. Tako da jaz pol še zmeraj pač preverim te sestavine in, tudi hitro pol pač vidiš, ne. Dobro, glih kakšnih e-jev pa tega, no. Na to res se ne spoznam. Ampak, načeloma gledam, ja, te certifikate. Ne. Se pravi, pri, pri veganstvu, vegani ne, kar se tiče prehrane, se pravi, ne jejo, mlečnih izdelkov pa ne jajc, pa meda ne pa, se pravi, kot sem že prej rekla, tudi, bolj gledajo na, na to, da kupujejo kozmetiko, ki ni pač, testirana na živalih. Se mi zdi, da je širše, in pa je neki res tak filozofski nazor, ki se pol kaže na ful več področjih kot samo vegetarijanstvo, ampak vegetarijanstvo se mi zdi, da je pa neki tak, korak do veganstva, no. Ja. Tako, ja. Ja. Mislim, številni jejo tudi še zmeraj ribe, ker nekako, obstaja ta, ta ločnica, da ribe niso meso, kar je meni zelo zanimivo. Jaz, ko sem ratala vegetarijanka, tudi, rib nisem jedla, ker sem pač, saj ne rasejo na drevesu, a ne. Ja. tako da pol so tudi neke druge oblike. Fleksitarijanec pa peskaterijanec ali neke take zadeve. Presnojedci, ja. Ja, oni pa v bistvu jejo samo, hrano oziroma živila, ki niso bila termično obdelana. Mislim, da je prav neka, neka meja, neka temperatura, pod katero pač so lahko ta živila še zmeraj obdelana. veliko sadja pojejo, veliko zelenjave. Ja. Ja. Meni se zdi, da ja. Da je skozi bolj. če jaz se recimo spomnim, ke sem bila na gimnaziji, v srednji šoli, smo imeli pač enega sošolca, ki je bil vegan, in takrat pač, še takrat je bilo v bistvu to zelo neki tak tabu, tabu tema, mislim, ne tabu tema, ampak tako, bil je pač čudak za nas in tudi jaz se spomnim, da nisem sicer poznala nobenega, ki bi bil tudi, vegan. Pol pa nekako, se mi zdi, da se je to kar razširilo, recimo pri nas je to vegansko društvo ful aktivno. In, tudi skozi več ljudi je na teh veganskih, izzivih. Tudi Ja. Ja. In tudi statistike se mi zdi, da kažejo, da da je veganov skozi več, no. Ja. Tako, kot sem že prej rekla, ja. V bistvu tudi trgovci so to prepoznali. Mislim, da ni, da ni trgovine, ke ne bi imela neke neko, neko posebno sekcijo z alternativno prehrano, temu rečejo, ne. Tako da se je to kar razširilo, se mi zdi. Ja. Jaz mislim, da se dobijo. Sicer, opažam pač, da je zelo veliko teh prav, mislim veliko, skozi več teh veganskih restavracij. Kar se tiče teh klasičnih restavracij, je včasih vseeno težko dobiti. Samo da je vegetarijanski meni in to je, to je zdaj kar povsod, res dobiš, Kar se tiče pa prav, recimo veganskih jedi, pa da ni glih pomfrit pa solata. Ja. Je pa včasih še zmeraj izziv, no. Moraš kar, ... Saj obstajajo tudi aplikacije, ne, ke si lahko v bistvu pogledaš prej, na zemljevidu, če pač obstajajo neke restavracije, ki imajo pač tudi veganske jedi. tako da si lahko pač vnaprej pripraviš, no. Ampak, moraš biti, se mi zdi, da pri veganstvu moraš biti dosti bolj pripravljen mogoče tudi sklepati neke kompromise včasih. Ja, tudi meni se zdi, da se pozna. Ja. Pa tudi tako, mene je zdaj zelo presenetilo zdaj tudi v Idriji, recimo. Se dobi veganske žlikrofe. Pač, a ne. Najprej so bili vegetarijanski, je bilo že to ful dobro. Zdaj delajo brezglutenske, veganske, Povpraševanje je, ja. Sigurno. Ponudba pa pač sledi, ampak počasi. pri meni, se mi zdi, da je trajalo kar dolgo oziroma vegetarijanka sem ratala pred šestimi leti. in sicer sem imela eno zelo posebno izkušnjo, ki je zdaj sicer ne bom delila, ampak, takrat se mi je nekako odprl pogled na svet in to, da sem postala vegetarijanka, je bilo kar neko logično, logičen korak naprej. Pol sem pa, tekom tega, ko sem živela v Ljubljani, sem se začela spoznavati z veganstvom, pa sem probala malo zmanjšati, recimo sir pa mlečne izdelke. Ampak to je trajalo tako šest let, ne, da sem jaz naredila tisti korak pa sem rekla: "Okej, zdaj pa res vegansko, jem vegansko." Zelo veliko sem prej brala o tem, gledala, pogledala sem vse videe na Youtubu, vse. Vse sem vedela o veganstvu, vse, samo še tisti korak je, je bil, in jaz sem samo rabila neko motivacijo in pa mene je bilo v bistvu najbolj strah nekega odziva drugih ljudi, ker načeloma ne maram glih izstopati. In recimo, ko so ta, ne vem, kakšna, družinska kosila, pač ne maram, da, da ljudje gledajo moj krožnik in me pač karkoli obsojajo, ja. Zato ker tudi jaz drugim ne gledam v krožnik, a ne, tudi jaz drugih ne obsojam: "Zakaj imaš pa ti, ne, zrezek na, na krožniku?" Probam biti taka miroljubna, a ne. Če me kateri kaj vpraša, z veseljem povem, ampak, a ne, vsak ima rad, pač da, da v miru poje. no, in pol nekajkrat sem naredila ta veganski izziv, ene trikrat. Tudi letos. Ja, tale, ja. Tako da sem ga tudi letos naredila. Letos je bil super, ker so, imeli tudi tako zaprto Facebook skupino in smo se tam povezali. Bilo je tudi nekaj teh, v bistvu iz Idrije. In mi je bilo to ful tako, se mi zdi, da je ful vplivalo name, no. Ker pač vidiš, da mogoče človek, ka ga prej tako na videz poznaš, a ne, pol pa vidiš, da se je tudi on pač interesira za neke take reči pa da je iz tvojega okolja, ke si včasih misliš, da pač tukaj pa res, ne, da je folk malo zamašen. in te pol kar potegne noter, a ne. Ja. in je bila res super skupina, no. Tako ful smo se motivirali, vsi smo, ne vem, postal, kaj smo tisti dan jedli. Pol če je kateri kaj kaj znižanega našel, kakšen veganski izdelek, kakšen tofu v akciji, a ne, je dal noter in pol smo vsi to kupovali. Tako ful dobro je bilo. Jaz sem zdaj že ... Ja. Jaz bi rekla, da je treba malo bolj paziti, ampak tu, če recimo primerjamo s tem, kar načeloma ljudje jedo, a ne, saj noben ne pazi. Mislim, noben ne pazi, večina ljudi ne pazi, kaj je, a ne. Pač jejo, kar jejo, kar je nekako v naši družbi pač to, kar jemo, a ne. Neke tradicionalne jedi, krompir, zrezek, in se zdi, da vsak, ki želi jesti malo bolj zdravo, mora na to paziti. In pri pač, pri veganstvu je dosti podobno zame. Pač malo bolj paziš recimo, da dobiš tisti Bdvanajst, ke ga sicer ne dobiš, beljakovine, okej, jaz s tem nimam problemov, no, sem tudi nekaj časa prav gledala, vnašala v neki program, kaj vse pojem, in saj tiste beljakovine se hitro naberejo, a ne. Je pa tudi tako, da marsikateri recimo vitamin ali pa mineral primanjkuje tudi vsejedcem, a ne. Tako, ja. Ja. Tako da tukaj je pol tako, no, jaz ne verjamem, da se ne bi dalo v tem stoletju, v tem tisočletju jesti zdravo, vegansko, pa da dobiš res vse, kar rabiš. Zato, ker če ne dobiš, imaš pa pač ta dopolnila, a ne. Tako da se da. Ja. Jaz sem sicer, zaenkrat, no, sem taka, da probam prepričati ljudi tako, da jim nekaj skuham, ker pač ljubezen gre skozi želodec. pa včasih tudi vidiš, no, da ljudje še niso čisto pripravljeni, ja. In pač okej. Razumem, a ne, saj tudi jaz sem rabila zelo veliko časa. Tako da jih čisto razumem, ampak, meni je najpomembneje to, da vidim, da je človek pripravljen nekaj novega sprobati, da se ne boji, če mogoče nekje ni jajc pa mleka not. ali pa mesa, ja. Tako da jaz zaenkrat veganstvo bi priporočila, ampak pozimi pa, no, da zdaj ne, ne vsiljujem tega komu, ker pač še ni pripravljen na to. Ja, vsak, vsak rabi priti sam do tega. Prosim.